Herr Präsident, liebe Frau O´Reilly! Ich möchte die EU Institutionen dabei unterstützen, effektiver, transparenter und verantwortlicher zu werden, indem ich das Profil des Europäischen Bürgerbeauftragten strategisch verstärke. So haben Sie Ihr Ziel im Juni 2014 selbst formuliert. Sie haben Ihre Arbeit sehr gut gemacht. Europa braucht Lautsprecher wie Sie, um die Stimme der Bürger zu verstärken. Sie werden aktiv bei unfairer Behandlung durch EU Behörden, bei Problemen mit EU Ausschreibungen und verspäteten Zahlungen, bei verweigertem Zugang zu EU Dokumenten und ausbleibenden Antworten sowie bei angemessenen oder nicht veröffentlichten Lobbyaktivitäten. Ich selbst habe hier im Haus schon mal den legislativen Fußabdruck für alle Europaabgeordneten gefordert und danke Ihnen auch deshalb für ihren Leitfaden im Umgang mit Lobbyisten. Er sollte auch bei jedem von uns auf dem Schreibtisch liegen.